Wir haben im Ausschuss vereinbart, dass wir das im Ausschuss vereinbarte Kompromisspaket im Plenum zur Abstimmung stellen wollen.

Wir regen aber an, dass wir auf dieser Basis in den Trilog einsteigen dürfen und die erste Lesung nicht abschließen.